Notre Parlement avait exprimé une position très claire il y a un peu plus d'un an, en demandant des instruments dédiés pour la préadhésion, le développement, le voisinage et l'aide humanitaire, en raison des spécificités financières et politiques de ces aires d'intervention de l'Union.

d'amélioration de la proposition de la Commission. Un travail de longue haleine, vu l'exceptionnelle complexité du dossier, qui invite à des arbitrages compliqués entre différents types d'intérêts et d'objectifs qui sont réunis au sein d'un même instrument. C'est, effectivement, une véritable révolution de la manière dont l'action extérieure de l'Union européenne sera financée. Cette révolution répond aussi à des demandes récurrentes de notre Parlement, notamment pour ce qui est de plus de flexibilité pour répondre aux défis imprévus. Mais la proposition de la Commission manquait de précisions importantes pour ce qui est de la gouvernance et du rôle du Parlement européen, de la définition claire et précise des objectifs pour les différentes politiques couvertes, ainsi que de garanties financières sur l'allocation des fonds et leur utilisation.

Nous avons fixé des objectifs clairs et ambitieux pour les différentes aires de l'action extérieure, tout en mettant au centre les droits de l'homme et la promotion de la démocratie.

Nous avons accepté plus de 250 amendements venus de ce groupe. Nous, les quatre corapporteurs, en avons déposé au total